Frau Präsidentin! Für mehr als 14Millionen EU Bürgerinnen und Bürger, die im Laufe ihres Lebens umziehen oder längerfristig in anderen Mitgliedstaaten leben, ist die Personenfreizügigkeit die wesentliche Grundfreiheit. Sie ist eine fundamentale Säule des Binnenmarkts. Mit ihrer Mobilitätsbereitschaft tragen diese Menschen ganz wesentlich zum europäischen Wohlstandsniveau bei.

Zwar können Rentenansprüche beim Umzug innerhalb der Union mitgenommen werden.

Die Richtlinie stellt nunmehr sicher, dass Arbeitnehmer, die in ein anderes EU Land umziehen, künftig ihre Zusatzrentenansprüche behalten können. Als jemand, dessen Wahlkreis im österreichisch bayerischen Grenzgebiet liegt, finde ich es besonders wichtig, dass die Bestimmungen auch für Grenzarbeitnehmer gelten sollen. Diese Richtlinie, die leider sehr spät kommt, ist ein wesentlicher Beitrag zur Stärkung des Rechts auf Arbeitnehmerfreizügigkeit und trägt damit auch zum besseren Funktionieren des Binnenmarkts bei, weil dadurch ganz generell das Vertrauen und damit die Mobilitätsbereitschaft gestärkt wird.